Señora Presidenta, esta misma noche, el Gobierno regional de Cataluña se ha declarado en rebeldía frente al Tribunal Constitucional y ha decidido sabotear la democracia y actuar directamente contra los derechos fundamentales de más de la mitad de los catalanes y contra la mayor parte de los españoles. En la última legislatura, ese Gobierno regional empezó a materializar una estrategia de secesión ilegal con respecto al resto de la nación española. Afecta a la soberanía de todos nosotros ―los españoles― y afecta sustancialmente al Estado de Derecho y a la democracia. En pleno corazón de Europa se vive la huida hacia delante de la clase política más corrupta de nuestra nación y, para ocultar la operación, se comportan como populistas que juegan a aprovecharse de los nobles sentimientos identitarios de mucha buena gente. Es insólito un caso que parece prácticamente de golpe de Estado a la democracia en Cataluña, sin armas y por capítulos.